Walka z terroryzmem a to, że trzeba walczyć z terroryzmem to przecież wszyscy dobrze wiemy wymaga także współdziałania państw europejskich. Pytanie w związku z tym jest takie czy obserwuje Pani, że jest większa skłonność państw należących do Unii, jeśli chodzi o współdziałanie, czy jest także większa skłonność, jeśli chodzi o przekazywanie sobie różnych bardzo ważnych informacji potrzebnych do zwalczania terroryzmu? Czy tu następują jakieś pozytywne zmiany?